Ja, torej poslovnik mi omogoča, da predlagam razpravo na tej na to temo. Seveda ne samo zaradi tega, kar ne bi bila zadovoljna z vašim odgovorom, pač pa zaradi tega, ker menim, da vseeno se na plenarnih zasedanjih premalo pogovarjamo o tej problematiki v zvezi slovenskimi narodnostnimi skupnostmi v sosednjih državah. To razpravljamo na komisiji, medtem ko na parlamentarnem zasedanju pa le redkokdaj. In menim, da je tudi slovenska javnost premalo seznanjena s to, problematiko slovenstva v zamejstvu. Zato predlagam, razpravo na to temo. No, vesela bom in seveda Slovenci v Trstu bodo zelo zadovoljni, če bo prišlo dejansko do vrnitve Narodnega doma, ki je bil požgan leta tisoč devetsto dvajset, torej leta dvajset ob, stoletnici. In ker vem, da že načrtujejo tudi dejavnosti, ki bi se tam odvijale, kaj bi se vse lahko tam dogajalo, in to je pošteno in pravično, da se ta dom, ki je bil tako grdo odvzet in požgan, leta tisoč devetsto dvajset, dejansko vrne Slovencem. Torej predlagam razpravo na to tematiko zamejstva, zamejske problematike in, kako bi seveda Slovenija morala vedno, vsakem času stati Slovencem ob strani in biti zvest in, trd pogajalec, če tako rečem, da se uresničujejo njihove pravice s v zvezi z vsemi zakoni, ki jih ščitijo, ker je pač, to prav, zakone je treba izpolnjevati, spoštovati. In Slovenci smo tukaj in tudi zunaj meja in vsi čutimo slovensko in si seveda želimo, da bi, tudi Slovenci zamejstvu imeli čim boljše pogoje za delo in življenje, ker to ohranjanje jezika, kulture, slovenstva ni vedno lahko. Poleg tega, da je potreben denar za to, je potrebno tudi veliko volje, zavesti, samozavesti, vzgoje pri mladih in pa tudi, te te, tega občutka, da Slovenci v Sloveniji imamo radi naše rojake tudi na drugi strani meja. Zato predlagam tudi takšno razpravo.